În anul 2011, nicio o pedeapsă cu moartea nu a fost executată în Japonia, însă noul ministru al justiției a anunțat recent că execuțiile s ar putea relua.

În aceste condiții, este dificilă promovarea în Japonia a unei dezbateri publice despre schimbarea legislației sau întreruperea execuțiilor. Totuși, Uniunea trebuie să încurajeze autoritățile de la Tokyo să abordeze subiectul deschis, implicând discuții în întreaga societate. Totodată, este nevoie de mai multă transparență cu privire la condițiile de detenție și tratamentul deținuților din culoarul morții. Atrag atenția, de asemenea, asupra intenției de a reduce perioada de executare a pedepsei.